Právne prostredie v členských krajinách v oblasti vymáhania úhrad je rôzne.

Jedno však máme asi spoločné zmeškané platby robia najväčšie problémy malým a stredným firmám. V mojej krajine sú dve skupiny investorov, ktorí dosť často nedodržiavajú lehoty splatností faktúr. Prvou skupinou sú orgány verejnej správy na rozličnom stupni od obcí cez mestá, územné celky až po štát. Druhou skupinou sú veľkí zahraniční dodávatelia, ktorí malých subdodávateľov, najmä v oblasti stavebníctva alebo poľnohospodárstva, dostávajú často do neriešiteľnej situácie. Malé firmy totiž zväčša nemajú také finančné rezervy, aby mohli platiť svojich zamestnancov aj niekoľko mesiacov bez toho, aby od odberateľa dostali zaplatené za vykonanú prácu. Dúfajme preto spoločne, že nová smernica prinesie očakávané zlepšenie a že účelové zadržiavanie finančných prostriedkov sa už stane v Európskej únii minulosťou.